Señor Presidente, muchas gracias, señor Comisario, por estar con nosotros a estas horas tan intempestivas y muchas gracias por afirmar que es importante para usted también, como lo es para nosotros —están la presidenta, los coordinadores.

Estamos muy preocupados, en primer lugar, como ya se ha dicho, porque esa estrategia, que terminó en 2012, está vacía de contenido y no sabemos muy bien por qué, porque, como usted ha dicho, todas las evaluaciones están hechas positivamente y todas las consultas también han sido realizadas de manera positiva.

¿Y a qué responde el que ni siquiera, hasta el momento al menos, nos dé usted una fecha clara de cuándo se va a presentar esa estrategia?

Porque exactamente en los momentos de crisis es cuando más necesidad estamos viendo se están incrementando los accidentes, las enfermedades laborales. Ayer mismo visitaban este Parlamento unos sindicalistas de mi tierra que hablaban de que ha habido ya, en este año, seis muertos en la agricultura, cosa históricamente olvidada en mi país, porque eran personas mayores de 70 años que tuvieron que volver a trabajar porque no les llegaban las pensiones, que han sido reducidas. En estos momentos de necesidad, en los que tanto se incrementan las necesidades sociales, no se puede oír a esos sectores, que son sectores insolidarios, sino a la gente que está pidiendo que se mejoren sus condiciones, sobre todo en un momento en el que aumenta el estrés y aumentan los riesgos sociales y las largas horas de trabajo. Por tanto, la segunda cuestión, señor Presidente, señor Comisario, es que nos faltan muchas piezas que han sido prometidas.